Najlepša hvala, predsednik. Bom začel najprej s citatom. "Dvignili bomo dodatek za aktivnost za prejemnike denarnih socialnih pomoči, in sicer s ciljem njihove aktivacije ter zmanjšanja pasti revščine." Spoštovani predsednik vlade! To ni stavek iz programa Levice, to je stavek, ki ste ga zapisali v temeljni programski dokument vaše vlade. Gre za stavek iz vaše koalicijske pogodbe. In navkljub temu zapisu, te zaveze pravzaprav, je vlada, ki jo vodite, potrdila novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki, s tem dodatkom dela nekaj popolnoma nasprotnega, ga ukinja. Zdaj, če parafraziram ta citat iz te koalicijske pogodbe, je so posledice jasne. Aktivacija bo manjša in seveda tudi bistveno višja past revščine. Seveda je jasno, da je cilj za takšen ukrep zgolj eden, to je varčevanje, kar ste tudi sami zapisali v predlogu zakona. Ne. Beremo lahko, da bo državni proračun zaradi ukinitve dodatka še letos prihranil osem milijonov, naslednje leto pa kar šestnajst v državnem proračunu. Zapisali ste tudi, da bo ta ukrep zmanjšal socialne pomoči kar devet tisoč družinam in da bo več kot tisoč petsto družin ostalo brez socialnih pomoči, ki jih danes prejemajo. Jasno ste zapisali, da boste s tem ukrepom prizadeli triindvajset tisoč ljudi. Kdo so ti ljudje? Največji meri so to družine, kjer so starši pravzaprav zaposleni. Večina prejemnikov višjega dodatka za delovno aktivnost, se pravi, tisti, ki delajo več ur mesečno, je dejansko zaposlenih oziroma opravljajo delo, nekakšno delo za plačilo. Zdaj, na papirju se to mogoče sliši kot številke, kot neki abstraktni pojmi, dajva to pogledati nekoliko bolj plastično. Uzemniva vzemiva denimo mati samohranilko, ta ob rednem delu za minimalno plačo zaradi tega dodatka prejme nekaj več kot sto evrov mesečno. Teh sto evrov boste brezposelnim, zaposlenim staršem samohranilcem, ki delajo za minimalno plačo, enostavno vzeli. Poglejmo dalje še recimo, kakšen vpliv ima tak protisocialen ukrep za denimo tričlansko družino, kjer je en od staršev polno zaposlen in prejema nižji dohodek, drugi pa je brezposeln. Vzeli jim boste celih dvesto evrov. Skratka, še enkrat, triindvajset tisoč ljudi je še globlje potiskate v revščino. Zaradi tega vas sprašujem, ali se pravzaprav zavedate, da bo ta ukinitev prizadela najbolj revne delavce, samohranilce na minimalnih plačah in družine, kjer zgolj en starš, tisti, ki je zaposlen. Zakaj ste se v vladi odločili za ukrep, ki je diametralno nasprotnem, nasproten s tistim, kar ste zapisali v koalicijsko pogodbo? In nazadnje, kdaj lahko pričakujemo ukrepe, ki bodo šli v smeri krepitve socialne države, boju proti revščini ne pa nasprotnemu, se pravi slabitvi socialne države in pravzaprav poglabljanju revščine.